Domnule președinte, anul 2021 nu e un an ca oricare altul. El nu e doar primul an din cadrul unui exercițiu financiar multianual, el e cel dintâi an din istoria bugetelor multianuale europene în care trebuie nu doar să privim spre viitor, ci să și reparăm pagubele fără precedent create de cea mai mare criză sanitară din ultimul secol. Nu numai atât, dar e și anul care trebuie să ne așeze pe traiectoria noului pact ecologic. De aceea, în calitatea mea de raportor din umbră pe opinia AGRI asupra bugetului 2021, am condamnat scăderea cu 7,4 a bugetului din primul pilon al politicii agricole comune. Dar, cel mai important, am cerut ca banii din Next Generation EU care le revin fermierilor europeni greu încercați, să fie puși la dispoziția lor încă de la începutul anului viitor. Nu e vorba despre un privilegiu, ci despre obligația noastră de a ne asigura că sutele de milioane de europeni vor avea hrană sănătoasă și accesibilă la preț în fiecare moment, indiferent de ce se va mai întâmpla. Iar pentru a asigura acest lucru, fermierii noștri trebuie să și revină foarte repede după criza provocată de pandemie, cu atât mai mult cu cât începând din 2021 le cerem deja, prin Green Deal să producă la standarde tot mai înalte. Și tot o datorie a noastră este să grăbim procesul de inovare și cel de digitalizare, astfel încât sectorul agroalimentar să se poată ridica la standardele impuse fără a suferi noi pierderi. Dar, în paralel, statele membre trebuie să facă și ele tot posibilul ca acel lanț scurt de care vorbește Farm to Fork să prindă viață și să fie respectat, iar marfa producătorilor noștri să ajungă acolo unde îi este locul, în piețe și pe rafturile retailer ilor fără taxe exagerate și bine camuflate.